alþingi veiti opna heimild til samningagerðar um ábyrgð íslands vegna svokallaðra icesave reikninga í útibúum íslenskra viðskiptabanka á evrópska efnahagssvæðinu þriðji minni hluti fellst ekki á slíkt opið samþykki án þess

af icesave reikningum og leggi fram ábyrgð breska ríkisins fyrir þeim upphæðum sem tapast hafa vegna beitingar hryðjuverkalaga að þessu gerðu verði gengið til samninga um ábyrgð íslands og að verðmæti eignasölu gangi fyrst á móti ábyrgðum sem íslendingar taka

því aðeins síðar virðulegi forseti sú þingsályktunartillaga sem hér liggur fyrir kveður á um það að alþingi álykti að fela ríkisstjórninni að leiða til lykta samninga við viðeigandi stjórnvöld vegna innstæðna í útibúum íslenskra viðskiptabanka á evrópska efnahagssvæðinu það liggur fyrir að samningar eru komnir í gang það hefur verið unnið í samningum en þarna er spurningin um að leiða þá til lykta þá er spurningin á hvaða stigi eða hvernig kemur það síðan þá til meðferðar eða umfjöllunar alþingis eða var ef til vill ekki meiningin að það mundi gerast það er mín skoðun að samningar verði ekki leiddir til lykta öðruvísi en að alþingi á endanum staðfesti þá hvað þetta varðar ég tek undir þau sjónarmið og röksemdir sem komu fram hjá

stjórnvöld viðkomandi ríkja að þau telji að vafi leiki á um ábyrgð ríkja á tryggingarsjóðnum þetta var því það sem ríkisstjórnin lagði af stað með varðandi þessi mál og þessa samningagerð að þeir lögðu upp með að mínu viti vægast sagt vafasama lögfræðilega túlkun

í nefndaráliti meiri hluta utanríkismálanefndar þar sem segir með leyfi forseta eins og fram kemur í athugasemdum við tillöguna varðandi lagalega stöðu málsins hafa íslensk stjórnvöld byggt á því sjónarmiði að skýr lagaskylda væri ekki til staðar um ábyrgð íslenska ríkisins ef greiðslur til innlánseigenda færu fram úr því sem tryggingarsjóður innstæðueigenda og fjárfesta gæti staðið undir nefndin hefur farið yfir þau lögfræðilegu álitaefni sem málið snýst um og ljóst er að önnur aðildarríki e e s samningsins eru ekki sammála skilningi íslenskra stjórnvalda um að óvissa ríki að þessu leyti

ljóst að íslensk stjórnvöld héldu fram og þau töfðu allt eðlilegt samningaferli og eðlilegar viðræður og fengu í raun upp á móti sér öll ríki e e s þannig að með því að hanga í vafasamri lögfræðilegri túlkun tókst íslenskum stjórnvöldum að snúa málum með þeim hætti að samúð með íslendingum og málstað þeirra varð engin það eru í raun fá dæmi að þjóð eins og íslendingar hafi lent í slíkum hremmingum og það verður að telja í sjálfu sér mjög sérstakt að þannig skuli hafa verið haldið á málum þá komum við að þeim þætti sem lýtur sérstaklega að bretum og var töluvert til umræðu hjá háttvirtum þingmönnum steingrími j sigfússyni hér áðan það er beitingu breta á hryðjuverkalögunum gagnvart íslenskri þjóð það var nú þannig að bretar voru ekki að beita ákvæðum hryðjuverkalaganna gegn landsbanka íslands til að byrja með heldur náði þetta til allra eigna alls sem til var eins og seðlabankastjóri upplýsti meðal annars á fundi með viðskiptanefnd alþingis í gær og þannig var nú staðan það hefur ekki fengist haldgóð skýring á því frá bretum hvað gat réttlætt það að hryðjuverkalögunum var beitt gagnvart íslendingum

best verður greint er engin og var engin forsenda fyrir því af hálfu breta að beita íslendinga bandalagsþjóð sína í nato og bandalagsþjóð sína í evrópska efnahagssambandinu hryðjuverkalögunum með þeim hætti sem gert var okkur í þingflokki frjálslynda flokksins finnst mikilvægt og nauðsynlegt að það verði gengið frá því máli og úr því skorið áður en samninga verði leiddir til lykta um ábyrgð ríkissjóðs á innstæðutryggingum og frá þeim gengið vegna þess að þarna er um að ræða svo mikilvægt atriði hvað það varðar spurning sem hlýtur þó að vakna er þessi getur það verið að íslensk stjórnvöld seðlabanki eða einstakir ráðherrar í ríkisstjórn hafi orðið þess með einum eða öðrum hætti valdandi að til þessara aðgerða var gripið af hálfu breskra stjórnvalda slík skýring verður þá að koma fram af þeirra hálfu en alla vega þó að reynt verði að skýra það með einhverjum hætti liggur samt ekkert fyrir sem réttlætt geti að hryðjuverkalögunum var beitt eða það að þeim sé viðhaldið það er nú einu sinni þannig að meðan ein þjóð beitir slíkum afarkostum verður ekki um það að ræða að hægt verði eða unnt að ganga til eðlilegra samninga við þau skilyrði eins og bent var á áðan að það yrðu nauðungasamningar og það er ekki á það fallist að það væri eðlilegt að hafa þann hátt á að ganga frá málum undir þeim skilyrðum og undir því oki það hefur verið mjög á reiki virðulegi forseti hvaða skuldbindingar verið væri að semja um hvað það væri sem í

að svo gæti farið að ábyrgðin sem félli á íslendinga vegna innstæðutrygginganna næmi hugsanlega hundrað fimmtíu milljörðum íslenskum krónum en sagði líka að hugsanlega gæti farið svo að ekki yrði um neinar skuldbindingar að ræða þannig að ábyrgð íslendinga vegna innstæðutrygginganna gæti þess vegna verið að íslenska ríkið þyrfti ekki að greiða eitt eða neitt miðað við þau orð háttvirts formanns utanríkismálanefndar hlýtur maður að velta því fyrir sér hvernig á því gat staðið að íslenska ríkisstjórnin sem hefði átt og átti að vita hvernig málum væri komið og hvaða skuldbindingar gæti verið um að ræða varðandi þessa innstæðureikninga hvernig stóð á því að hún hætti hún fór út í það að valda reiði allra bandalagsþjóða okkar í evrópska efnahagssambandinu og annarra þjóða sem okkur máli skipta með þeim þvergirðingshætti sem ég rakti um hér að hefði verið hafður í frammi af hálfu íslensku ríkisstjórnarinnar varðandi það að hanga eða sem sagt láta stöðugt vísa stöðugt til ákveðinnar lagalegrar túlkunar á innistæðutrygigngum miðað við þann tryggingarsjóð sem átti að koma upp þetta er náttúrlega með ólíkindum ef það er hugsanleg niðurstaða að ábyrgð okkar sé í raun engin samkvæmt þeim innstæðutryggingum sem hér er um að ræða maður veltir því fyrir sér jú í sjálfu sér

að ráðstafanir séu gerðar til þess að tryggja eignirnar rýrni verðmæti þeirra þar af leiðandi gæti mikilvægur tími og peningar hafa glatast vegna þeirrar glapræðisferðar sem íslensk stjórnvöld hafa farið í varðandi þessi mál þá hlýtur maður að spyrja þeirrar spurningar getur verið að miðað við þær upplýsingar sem verið er að gefa í dag að skuldbindingar íslands og ábyrgð íslensks ríkissjóðs miðað við stöðuna í dag gæti orðið hundrað fimmtíu milljarðar eða jafnvel engar hefði hugsanlega ef gengið hefði verið í málin af festu strax að þá hefði verið alveg ljóst að ábyrgð íslendinga hefði engin orðið ef menn hefðu ekki farið í þá vonlitlu eða lausu vegferð sem íslensk stjórnvöld fóru í upphafi þessa máls í viðskiptum sínum við evrópuríkin eftir stendur samt og þó að full ástæða sé til og full þörf á því að ná samningum við okkar bandalags og vinaþjóðir stendur samt sem áður eftir eitt atriði og það er það að það er ein þjóð sem þarna kemur að málum og verulega að málum og sú þjóð hefur beitt okkur afarkostum beitt okkur hryðjuverkalögum og meðan svo er er ekki unnt að fara í samninga nema gegn þeim skilyrðum sem ég rakti áðan í nefndaráliti þriðji minni hluta þar af leiðandi er gerð tillaga um rökstudda dagskrá svohljóðandi með vísan til þess sem kemur fram í nefndaráliti þriðji minni hluta utanríkismálanefndar er lagt til að alþingi hafni því að svo stöddu að veita opna heimild til samningagerðar um ábyrgð íslands vegna svokallaðra icesave reikninga í útibúum íslenskra viðskiptabanka á evrópska efnahagssvæðinu án best að gerðar séu eftirfarandi kröfur a að áður en til samninga verður gengið aflétti bretar beitingu hryðjuverkalaga gagnvart íslenskum aðilum b lagt verði mat á eignatapið og bretar bæti þann skaða sem beiting hryðjuverkalaga hefur haft á verðmæti eigna þeirra aðila sem hryðjuverkalögin bitnuðu á c bretar samþykki að þær bætur gangi til þess að greiða ábyrgðir af icesave reikningum og leggi fram ábyrgð breska ríkisins fyrir þeim upphæðum sem tapast hafa vegna beitingar hryðjuverkalaga

háttvirtra þingmanna steingríms j sigfússon og háttvirtum þingmanni árna páls árnasonar vegna hugmynda og aðgerða í sambandi við það að hugsanlega koma betri stjórn á íslensku gjaldeyrismálin sem bæði ég og háttvirtur þingmaður árni páll árnason teljum og erum gjörsamlega sammála um að brýna nauðsyn beri til að gera ég get ekki fallist á það að háttvirtur þingmaður steingrímur j sigfússon hafi farið fram með óeðlilegum hætti þegar hann leitaði eftir því hvort möguleiki væri á því að tengjast öðrum gjaldmiðli ég legg á það mikla áherslu að það skiptir máli fyrir okkur í þessu minnsta myntkerfi í heimi að við getum horfið frá því að vera með íslenska krónu á floti en getum tengst öðrum gjaldmiðli hvort heldur það er norska krónan eða önnur alvörumynt til þess að eyða þeim óstöðugleika og erfiðleikum sem við eigum við að stríða og sem íslenskt viðskiptalíf kemur til með að eiga við að stríða og íslensk heimili með því að hafa kerfið með þeim hætti sem við höfum að búa við óréttláta verðtryggingu er óásættanlegt að búa við það að heimilin í landinu þurfi að verða gjaldþrota eða jafnvel lenda í gríðarlegum greiðsluerfiðleikum af því að við bjóðum ekki og getum ekki boðið venjulegu fólki upp á eðlileg lánakjör upp á þau lánakjör sem bjóðast hvar sem er annars staðar í okkar heimshluta það er nú einu sinni þannig að þegar við erum komin út í það alla

þannig og það eru þeir alvarlegustu hlutir sem við horfumst í augu við og einn versti óvinur gagnvart stöðugleika og varðandi afkomu heimilanna er að hafa ekki gjaldmiðil sem hægt er að treysta í skammtíma og langtímaviðskiptum það verður aldrei stöðugleiki í þessu landi meðan við höfum ekki slíkan gjaldmiðil það er forsenda í raun framþróunar í landinu að við náum þeirri skipan ég hef flutt þingsályktunartillögu ásamt tveimur öðrum þingmönnum frjálslynda flokksins þeim grétari mar jónssyni og guðjóni arnari kristjánssyni um það að skoða beri þessi mál sérstaklega með hugsanlegum viðræðum við norsk stjórnvöld svo og við önnur stjórnvöld varðandi það að koma betri skipan á okkar gjaldmiðilsmál og tengjast öðrum gjaldmiðli þetta var ákveðinn útúrdúr virðulegi forseti sem ég biðst velvirðingar á en ég ítreka sem sagt þau sjónarmið sem ég hef gert hér að